flutningsmenn að þessu máli eru fulltrúar allra flokka á alþingi þeir eru eftirfarandi virðulegur forseti það er sú er hér stendur fyrir framsóknarflokkinn svo eru háttvirtir þingmenn þuríður backman vinstri grænum ragnheiður ríkharðsdóttir sjálfstæðisflokki margrét tryggvadóttir í hreyfingunni og mörður árnason í samfylkingunni tillögugreinin hljóðar svo með leyfi virðulegs forseta alþingi ályktar að sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra beiti sér fyrir því að unnt verði að taka upp norræna hollustumerkið skráargatið á matvörur sem framleiddar eru hérlendis svo eru færð rök fyrir þessu máli í greinargerðinni en það er ákveðin forsaga á bak við þetta mál það var lagt fram á síðasta þingi það var mælt fyrir því það fór í nefnd og fékk umsagnir

þannig að ég tel að það sé að myndast ákveðin samstaða um að klára þetta mál svíar tóku upp þetta hollustumerki það er hollustumerkið skráargatið árið nítján hundruð áttatíu og níu þannig að þetta er ekki glænýtt merki markmiðið var að auðvelda fólki að velja holl matvæli þegar það væri að versla í búðum merkið reyndist svo vel að fyrir nokkrum árum ákváðu danir og norðmenn einnig að taka upp þetta merki finnar eru með annað merki þeir eru að íhuga upptöku skráargatsins til að ná ákveðin samræmingu við eigið hollustumerki en þeir hafa svokallað hjartamerki til að fá skráargatið á sína vöru þarf matvara að uppfylla ákveða kröfu um magn salts sykurs fitu mettaðrar fitu og trefja það er einungis hollasta varan eða hollustu vörurnar í hverjum flokki sem geta fengið merkið varan þarf með öðrum orðum að standast hollustuviðmið sem sett eru fyrir hvern vöruflokk og það er alveg ákveðin prósenta salts grömm af salti í hverjum hundrað grömmum og svo framvegis og fitu þetta eru allt saman tölur um mælanleg markmið sælgæti gos eða aðrar matvörur sem teljast óhollar geta ekki fengið skráargatið markmiðið með merkinu er að gefa neytendum færi á að velja hollan mat án mikillar fyrirhafnar þannig að þeir sem versla hratt í búðum geta séð mjög hratt hvaða vörur eru með skráargatinu og gripið það með sér þetta er auðvitað ansi snjallt merkið er auðþekkjanlegt og reynsla frænda okkar á norðurlöndunum sýnir að neytendur þekkja merkið og treysta því en frá árinu tvö þúsund og átta þegar notkun þess hófst í danmörku og noregi er skráargatið nánast orðið samnorrænt hollustumerki og ég vil taka fram að þetta er fyrsta hollustumerkið sem stjórnvöld fleiri en eins ríkis standa að þannig að þetta er nýmæli þetta er mjög snjöll hugmynd að mörg lönd taki sig saman um þetta kerfi neytendasamtökin á íslandi hafa frá tvö þúsund og átta ítrekað skorað á stjórnvöld að taka merkið upp en auk þeirra hafa á lýðheilsustöð manneldisráð talsmaður neytenda og umboðsmaður barna hvatt til að þetta merki verði tekið upp í skýrslu faghóps hæstvirtur forsætisráðherra um að efla lýðheilsu frá tvö þúsund og fimm er mælt með upptöku slíks merkis og bent á sérstaklega góða reynslu svía að skráargatinu varðandi rökin að öðru leyti bak við það að taka upp merkið benda flutningsmenn á það að norðurlandabúar standa frammi fyrir svipuðum áskorunum hvað varðar lífsstíl og matarræði og mörg önnur ríki og norðurlöndin telja að það sé mjög bent að vinna gegn offitu og lífsstíl og velmegunarsjúkdómum sem tengjast offitu til að leggja áherslu á þetta vilja norðurlöndin og ísland þar með bæta mataræði og auka hreyfingu og það að bæta matarræði felur það meðal annars í sér að auðvelda fólki að velja hollar matvörur það er hægt að slengja því fram að íslendingar eru eða því miður fjórða feitasta þjóð evrópu á eftir bretum írum og möltubúum þannig að það er eftir nokkru að slægjast hjá okkur að kaupa hollari matvörur neytendasamtökin sendu í ársbyrjun fjórðu áskorun sína til yfirvalda og telja brýnt að íslenskir framleiðendur noti merkið á vörurnar sínar skráargatið er nú þegar á örfáum vörum á íslandi sem eru fluttar inn til landsins frá skandinavíu en íslenskir neytendur þekkja merkið því miður ekki og hafa kannski þess vegna kannski ekki nógu mikið gagn að því nú þegar þetta skýtur svolítið skökku við af því að við erum alltaf að hvetja til þess að fólk borði hollari mat og lifi á heilbrigðari hátt þannig að við teljum að það eigi að taka upp þetta merki hið fyrsta og upptaka merkisins hér á landi ætti að vera mjög einföld í framkvæmd það væri líklegast að matvælastofnun mundi veita leyfi til notkunar merkisins og merkið yrði valkvætt þannig að framleiðendur mundu geta sótt um að fá merkið á matvöru og ef hún uppfyllir svo skilyrðin þá fengi framleiðandinn leyfi til að nota merkið sér að kostnaðarlausu skráargatið er skráð vörumerki í svíþjóð og eign matvælastofnunarinnar þar í landi livsmedels værket en það hefur gefið noregi og danmörku heimild til að nota merkið í löndunum þremur og það er sem sagt alls staðar notuð sömu einkunnarorð það er auðvelt eða létt er að velja hollara ég vil taka fram að það er ákveðinn þrýstingur frá markaðnum á fátæktarmerkið sem er mjög jákvætt ég vil nefna hér að myllan til dæmis bíður eftir að merkið verði tekið í gagnið á íslandi og ætlar þá að setja skráargatið á ákveðnar brauðvörur sem myllan framleiðir mér finnst bara gríðarlega jákvætt að finna fyrir þessum þrýstingi mér skilst að nú þegar sé búið að merkja morgunkorn úr íslensku byggi með skráargatinu ég átta mig reyndar ekki alveg á því hvernig það fór fram hvort sótt var um það til svíþjóðar eða hvort menn hafi bara drifið í þessu án þess að kerfið væri komið upp ég veit þá ekki hver hefur vottað það en ég hef séð slíka pakka og skráargatið er á pakkanum og

þá sem hugsanlega hafa efasemdir um þetta mál þá átta ég mig ekki alveg á mjólkuriðnaðinum í því sambandi og vil nefna að mjólkurvörur margar hverjar eru of sykraðar því miður eða of feitar og líklega ég get ekki fullyrt þetta en mér finnst líklegt að einungis þrjár mjólkurvörur í dag á íslandi mundu uppfylla skráargatið það er undanrenna ég held að það sé fjörmjólk og hreint skyr það er hugsanlegt að það séu einhverjar fleiri vörur sem uppfylli þetta í mjólkuriðnaðinum en mjólkurframleiðendur eða þeir sem eru að framleiða úr mjólkurvörum þetta er einn stærsti sykurinnflytjandinn á íslandi það er svolítið merkilegt við búum við mjög sykraða mjólkurvöru og ég tel að ef skráargatið verður tekið upp og það verður tekið upp það er bara spurning um hvenær að mínu mati þá muni mjólkuriðnaðurinn aðlagast þessu og taka væntanlega út talsvert af sykri úr einhverjum völdum vörutegundum til að fá þá skráargatið á viðkomandi vöru af því að hún mundi að mínu mati seljast betur ef menn væru með vottun eða merkingu upp á að það væri ekki hátt hlutfall sykurs í vörunni og væntanlega yrði líka tekin úr einhverri vöru hins vegar vil ég taka það fram að menn þurfa líka fitu það er ekkert annað ef ég má taka alla fitu úr vörunni alls ekki en neytendur eiga að eiga val og fá þess vegna upplýsingar um innihald vöru og skráargatið er auðvelt það er sýnilegt á vörunni það er auðvelt að sjá hvað merkt er með skráargatinu og þeir sem vilja þá mjög holla vöru að þessu leyti geta gripið með sér barna hratt og örugglega ef hún er merkt með skráargatinu ég tel að alþingi íslendinga eigi að geta farið yfir þetta mál tiltölulega hratt og komið þessu kerfi upp og líklega væri matvælastofnun besti aðilinn til að sjá um allt utanumhald og það að hafa eftirlit með að réttar vörur væru þá merktar með skráargatinu og þeir sem standast